Almeno due generazioni sono nate e cresciute in quello che è un simbolo della miseria sociale dei profughi in Africa, del fallimento delle politiche di sviluppo e di pacificazione di quell'area e dell'incapacità, anche, di gestire globalmente il fenomeno migratorio. Etiopi, eritrei, sudanesi, sud sudanesi, somali, sono loro gli abitanti senza diritti di questa metropoli, costretti a vivere una vita non vita, perché privati di un futuro e di una speranza. Sulla loro pelle le autorità e la comunità internazionale prendono decisioni che la stessa Corte Suprema ha definito essere un atto di persecuzione di massa, illegale e quindi incostituzionale. È vero, il campo di Dadaab è un hub di miseria, di illegalità e di soprusi, soprattutto nei confronti di donne, bambini e gruppi vulnerabili. Tuttavia, è difficile prevedere le sorti di questi profughi nel caso si ritrovassero all'improvviso senza un tetto. È una responsabilità collettiva mettere fine all'instabilità politica della regione, creare finalmente i presupposti per una politica di sviluppo sostenibile e ripensare le nostre politiche migratorie, sapendo che cogliendone le sfide ma anche le opportunità, senza pace e stabilità e in mancanza di un approccio olistico al fenomeno migratorio, non ci sarà un futuro per nessun profugo né all'interno di un campo né nei loro paesi di origine.